C'est une directive qui est importante, parce qu'elle va protéger la santé des travailleurs qui seront exposés aux champs électromagnétiques. En même temps, cela montre bien que ces champs électromagnétiques peuvent avoir des effets sanitaires, aussi bien au niveau du système nerveux, au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du stress thermique, au niveau même des brûlures qu'ils peuvent occasionner. Il était donc important de légiférer. En légiférant, on se reporte à une Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, appelle ICNIRP, qui a fait des nouvelles recommandations, ainsi que le CIRC, à savoir le Centre international de recherche contre le cancer, qui a montré que les radiofréquences peuvent être cancérigènes, et qu'ils ont notamment classées en 2B. Je trouve qu'il est important de fixer des valeurs limites et, en même temps, des valeurs d'action. Ce que je regrette profondément, c'est qu'on n'ait pas pris en compte les effets à long terme.